Doamna președintă, domnule comisar, doamna ministru, sigur, vorbim de ce s a întâmplat la Salzburg. Mă interesează ce veți face în viitor, în următorul Consiliu, pentru că s au spus aici foarte multe lucruri din toate grupurile politice. Europa este într o criză.

Nu credeți, Comisia, Consiliul, că trebuie să resetați metodologia de lucru? Nu credeți că este deja percepția cetățenilor europeni în anumite țări că există o discriminare, că există definită democrația diferit, că nu există un tratament egal? Iată, mâine nu putem vorbi la o dezbatere despre țara mea.

Stimată Comisie, stimat Consiliu, eu cred că trebuie să aduceți aici nu numai vorbe, ci fapte cum faceți ca proiectul Uniunea Europeană să fie un proiect de viitor.